cât și să abordez mai pe larg aspecte legate de contribuția Comisiei Europene la îmbunătățirea sistemelor de sănătate din țările în curs de dezvoltare.

De fapt, este vorba de o criză care presupune o abordare globală, atât din motive de eficacitate, în ceea ce privește protejarea cetățenilor noștri, cât și din considerente legate de solidaritatea cu țări mai puțin dezvoltate. Vorbim de eficacitate deoarece sistemele de alertă rapidă, urmărirea atentă a evoluției pandemiei și a virusului în sine, evaluarea eficacității măsurilor preventive și curative în țările în care pandemia s a manifestat mai întâi sunt elemente indispensabile pentru pregătirea și adaptarea propriilor răspunsuri, însă vorbim și de solidaritate deoarece Uniunea, în calitate de prim finanțator al ajutorului public pentru dezvoltare și partener privilegiat al unui mare număr de țări în curs de dezvoltare,

Precedentul gripei aviare, ca urmare a virusului H5N1, a permis instituirea, împreună cu organizații internaționale, precum Organizația Mondială a Sănătății, Banca Mondială și altele, a unor proceduri eficace pentru schimbul de informații, pentru coordonarea asistenței tehnice, precum și instrumente financiare, ca de exemplu un fond fiduciar la Banca Mondială. Așa cum remarca doamna Chan, directoarea generală a Organizației Mondiale a Sănătății, lumea nu a fost niciodată atât de bine pregătită în fața unei pandemii. Comisia a jucat și joacă în continuare un rol deosebit de important în cadrul acestor sisteme ale căror componente sunt acum extinse la toate tipurile de amenințări de gripă. În ceea privește accesul generalizat al țărilor în curs de dezvoltare la vaccin, pandemia de gripă nouă a relansat dezbaterea care este în curs de mai bine de doi ani în cadrul OMS și al Grupului de lucru pentru pregătirea pandemiei gripale, grup constituit la solicitatea Adunării Mondiale a Sănătății, ca urmare a deciziei Indoneziei invocată de către distinsul parlamentar. În această sătămână, la Geneva, OMS prezintă primele sale recomandări, ale grupului în cadrul căruia Comunitatea a participat în mod activ.

În acel moment va trebui identificat cel mai bun echilibru posibil între, pe de o parte, stimularea cercetării și a dezvoltării rapide de noi produse medicale, care provin în mare parte din cercetarea în sectorul privat, pentru care drepturile de proprietate intelectuală reprezintă astăzi instrumentul privilegiat de stimulare și, pe de altă parte, echitatea în ceea ce privește accesul la produsele acestei cercetări. Comunitatea Europeană își exprimă rezerva în fața oricărei limitări a schimburilor de materiale biologice necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare.

În cazul specific al gripei A H1N1, pentru care nu existau stocuri de vaccinuri, s a pus, de asemenea, problema capacităților de producție și a preemțiunii asupra acestor capacități prin comenzi masive efectuate de țările care dispun de mijloacele necesare. Angajamentul unor productori de vaccinuri și, mai recent, al unor state de a constitui rezerve de ordinul 10 din producția sau comenzile lor pentru donații sau vânzări la preț redus pentru țările în curs de dezvoltare este un semn încurajator al solidarității mondiale. Pentru Comisie, ajutorul în favoarea țărilor terțe pentru a face față pandemiei este indispensabil și nu trebuie să se limiteze doar la accesul la vaccinuri, atunci când acestea vor fi disponibile. Este primordială continuarea sprijinului pentru consolidarea sistemelor de sănătate, acordat de Comisie și statele membre sub diverse forme, precum ajutorul pentru proiecte, sprijin bugetar sectorial sau general pentru țările partenere, chiar sprijin pentru organizațiile internaționale. Respectarea principiului asumării de către țări a propriei dezvoltări, precum și angajamentele pentru eficacitatea ajutorului, vor trebui asigurate prin garantarea, în special, a faptului că atenția va fi menținută asupra patologiilor și intervențiilor prioritare. Răspunsul la pandemie are la bază de fapt, înainte de toate, sisteme de sănătate mai bine echipate pentru a identifica și trata din timp cazurile, pentru a pune la dispoziție, în mod echitabil, instrumente de prevenire atunci când acestea sunt disponibile. În caz de criză severă, Comisia Europeană va putea mobiliza instrumentele sale de intervenție umanitară și de urgență și va putea face dovada flexibilității în utilizarea mijloacelor alocate deja țărilor partenere solicitante. În cadrul unor astfel de crize severe organizațiile neguvernamentale ca, de altfel, și marile rețele instituționale vor avea cu siguranță un rol major, iar Comisia știe că poate conta pe mobilizarea și eficacitatea acestora.